Het is echter niet een doel op zich om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen. Ik maak me zorgen of de agrarische sector nog wel aantrekkelijk blijft voor mensen om in te gaan werken. Dat gaan we niet oplossen door jonge boeren meer directe inkomenssteun te geven, directe inkomenssteun die betaald wordt door de directe inkomenssteun van de overige boeren te korten. Is dat eerlijk? Ook oudere boeren zetten zich elke dag nog hard in om voldoende en goed voedsel te produceren. Nee, dat kan alleen door de sector competitiever te maken, innovatiever te maken en ervoor te zorgen dat de sector met oplossingen komt voor klimaat en milieuproblemen. Dat kan naar mijns inziens op twee manieren door technische oplossingen zoals big data, zonnepanelen, precisielandbouw en ecologische innovaties zoals bijvoorbeeld het gezonder maken van de bodem, veredeling, en het inzetten van insecten om plaaginsecten te bestrijden.